ólafsson og björk guðjónsdóttir nefndarálitið í sjálfu sér stutt og skorinort og fjallar um nokkrar breytingartillögum en einnig um það verkefni sem fjárlaganefndinni hlaust í framhaldi af því að hér hafði verið mælt fyrir umræddu frumvarpi og því vísað til nefndarinnar nefndin hafði nú að vísu frumvarpið til athugunar í mjög stuttan tíma en eins og menn muna virðulegi forseti var frumvarpið hér í umræðu á þriðjudaginn í þessari sömu viku

ég vil nota tækifærið og þakka háttvirtum þingmönnum í fjárlaganefnd fyrir þá heimild að byrja upplýsingafundi gagnvart frumvarpinu strax þann sama dag það skipti verulegu máli í ljósi þess tíma sem við höfðum til reiðu það er einnig ljóst að frumvarpið var að berast afar seint hér inn í þingið og kannski ekki til eftirbreytni en vissulega þá eru hér mjög sérstakir tímar uppi í samfélaginu og hugsanlegar ástæður fyrir því af hverju frumvarpið barst svona seint hér inn en eins og ég segi virðulegi forseti þá leitaði nefndin skýringar hjá fjármálaráðuneytinu og fagráðuneytum varðandi beiðnir um auknar fjárheimildir og fjármálaráðherra upplýsti hins vegar nefndina á fundi tólfti nóvember síðastliðinn í samræmi við þrítugustu og þriðju grein laga um fjárreiður ríkisins númer áttatíu og átta frá nítján hundruð níutíu og sjö að það hafði verið tekin ákvörðun um það í ríkisstjórninni að veita heimild til að leggja þrjú hundruð áttatíu og fimm milljarða í nýju bankana og leggja sparisjóðunum til stofnfé í samræmi við lög númer hundrað tuttugu og fimm frá tvö þúsund og átta ráðherra hæstvirtrar greindi einnig jafnframt frá því að lagt hefði verið til tvö komma þrjá milljarða króna hlutafé við stofnun nýju bankanna þriggja sjö hundruð sjötíu og fimm milljónir og er ætlunin að skoða það mál enn frekar á milli annars og þriðju umræðu hvað varðar þá hluti nefndinni hefur hins vegar borist núna sjöttu grein óskir um sjöttu grein heimildir um fjáraukalagatillögur fyrir þriðju umræðu og hefur tekið þær fyrir á fundi sínum en um þær verður ekki fjallað hér á þessum þingfundi virðulegi forseti meiri hlutinn hefur enn fremur farið yfir þau erindi sem hafa borist nefndinni og gerir tíu breytingartillögum við frumvarpið sem samtals nema hundrað tuttugu milljónir króna rúmum til hækkunar og einstaka tillögur eru skýrðar í álitinu auk þess sem fjallað er hér nánar um þær í framsögu minni á eftir og nefndin mun síðan á milli annars og þriðju umræðu kalla eftir frekari upplýsingum um einstaka málaflokka svo sem varðandi breytingar á fimmta og sjöttu grein fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og átta vil ég þá gera grein hér fyrir

það er lögð til fjárheimild til handa æðstu stjórn ríkisins það er alþingis tvær tillögur það er í fyrsta lagi varðandi aukinn kostnað á alþingi

í samræmi við lög sem samþykkt voru tólfta desember síðastliðinn þá er lagt til að fjárheimild til menntamálaráðuneytis verði aukin um fimmtíu og fimm milljónir króna það er í fyrsta lagi stofnkostnaður til framhaldsskólans á laugum vegna frágangsverkefnis við torg við skólann en skólinn varð nýlega tuttugu ára gamall og umrætt verkefni hefur verið í bígerð í nokkuð langan tíma og var hafin

upphaflega var ætlað byggðasafni snæfellinga til sama verkefnis en bátasafn breiðafjarðar á reykhólum hafði óskað eftir tilflutningi á þessari fjárhæð þar sem byggðasafn snæfellinga óskaði ekki eftir að nýta framlagið þá var gerð tillaga um að styrkja rekstrargrunn sinfóníuhljómsveitarinnar um sextán milljónum króna og auk þess gerð tillaga um tuttugu milljónir króna framlag sem ætlað er til stækkunar íþróttahúss íþróttafélags fatlaðra í reykjavík en það verkefni hefur verið hér á fjárhags og fjárlögum í ein þrjú ár í framhaldi af samkomulagi reykjavíkurborgar við íþróttafélagið en þetta tengist rekstri félagsins við hátún og samvinnuverkefni þess við svokallaða hl stöð fyrir hjarta og lungnasjúklinga en þar er verið að ganga frá stækkun á húsnæðinu sal og tengibyggingu þá er gerð tillaga um að heimila sveitarfélaginu í grímseyjarhreppi að nýta framlag sem þeir fengu til handa fjölnota menningarhúsið en verði notað frekar til að endurbæta sundlaug í grímsey þar sem áform um að fara fram með menningarhúsið hefur verið hætt um er að ræða tillögur virðulegi forseti til heilbrigðisráðuneytis um fimm milljónir króna og það er fjallað félagi áhugafólks og aðstandenda alzheimerssjúkra og annarra skyldra sjúkdóma en fjárveiting til félagsins féll niður við afgreiðslu fjárlaga ársins og þykir mér það miður sem formanni fjárlaganefndar að það hafi komið fyrir en því miður þá misfórst erindi félagsins og það hlaut

en viðkomandi félag faas hafði verið á fjárlögum um nokkurra ára skeið síðan er gerð tillaga um sjö og hálfa milljón króna framlag til samgönguráðuneytisins vegna tveggja verkefna annars vegar tillaga um sex milljónir króna framlag til dýpkunar hafskipabryggju á þórshöfn og svo eins og hálfa milljón við norðanverðan steingrímsfjörð en það barst umsókn um það verkefni en alþingi hafði úthlutað inn í það verkefni á síðastliðnu ári eða á þessu ári og ljóst var að umrætt verkefni var mun dýrara í

lendingarstað á þessum stað og sem betur fer hafði ég nú nokkra háttvirtir þingmenn úr norðvesturkjördæmi sem gátu frætt mig vel um þessi mál eins og háttvirtir þingmenn úr norðvesturkjördæmi gera jafnan í fjárlaganefnd en á stundum má ætla að það séu einungis þingmenn úr norðvesturkjördæmi í nefndinni en þetta var nú bara sagt svona til uppörvunar hér að lokum eru það framlög til umhverfisráðuneytisins það eru þrettán milljónir það er í fyrsta lagi hið svokallaða green globe verkefni sem nokkur sveitarfélög á snæfellsnesi hafa komið sér saman um þetta verkefni er nú hugsanlega öðrum til eftirbreytni en það hefur fengið alþjóðlega vottun og hafa þau gengið fram í nokkur ár að kynna öðrum sveitarfélögum eða fyrirtækjum eða áhugasamtökum þetta framlag sitt í raun og veru til umhverfismála og fjölmargir horft til þess að geta nálgast slíka viðurkenningu eins og þessi fjögur sveitarfélög en hins vegar er það framkvæmdaráð snæfellinga sem fer með þetta mál fyrir þeirra hönd að lokum þá er gerð tillaga um sjö milljónir króna framlag til að breyta ósi skjálfandafljóts og koma honum í eldri farveg þetta er verkefni sem þingeyjarsveit hefur staðið fyrir og fjölmargir hafa haft áhyggjur af en sandarnir niður við ósinn hafa verið að breyta í raun og veru honum og hann hefur verið að flæða til austurs og í áttina að laxá þetta hefur verið líka samvinnuverkefni við bændur á staðnum og var farið fram með ákveðna hönnunarvinnu og rannsóknarvinnu í sumar og fjölmargir sem óttast það ef ekkert verður að gert að þá muni þetta geta haft alvarlegar afleiðingar fyrir lífríkið á staðnum en þetta verkefni er auðvitað unnið í samvinnu við landgræðslu ríkisins eins og önnur fyrirhleðsluverkefni

þetta verkefni

vinna eins mikið og raun ber vitni enda ekki fyrir hendi að fullu fjárframlag til verksins í ár virðulegi forseti ég ætla ekki að hafa þetta lengra og tefja þingfundinn enn frekar vissulega hefði ég sem formaður fjárlaganefndar viljað hafa rýmri tíma til þess að fjalla um frumvarpið það var tekin ákvörðun um það fyrst að ríkisstjórnin kom ekki með fleiri tillögur við aðra umræðu að þá mundum við klára þetta hér inn í þinglega meðferð við fengum öll ráðuneytin til að fjalla um þessar tillögur og tókum undir það drjúgan tíma vorum með ráðuneytin í tvo heila daga það voru langar setur sem fóru og þau skiluðu okkur síðan aukaupplýsingum sum sem við kölluðum eftir minnisblöðum og öðru en í sjálfu sér var minna mál að fjalla um þær tillögur sem höfðu borist frá áhugasamtökum eða sveitarfélögum eða öðrum eins og hér er gert grein fyrir þær voru tæplega þrjátíu og góð samstaða í nefndinni um afgreiðslu þeirra og mig minnir það að minni hlutinn hafnarfjarðarkrata sú vinna sem var unnin á þeim lokastigum en virðulegi forseti ég vil ítreka enn á ný þakklæti mitt til nefndarmanna fyrir stutt og snörp vinnubrögð varðandi fjáraukalögin og ég geri ráð fyrir háttvirta að nefndarmenn séu tilbúnir til þess að taka aðra lotu